Byli tacy, co ostrzegali także ja że arabska wiosna prowadzi do wolnych wyborów być może tylko raz wtedy, kiedy fundamentaliści islamscy dochodzą do władzy. I wreszcie, siłą rzeczy Parlament Europejski jest takim miejscem, gdzie o prawach człowieka mówi się więcej niż w Komisji Europejskiej i w Radzie, bo tamte organy w większym stopniu zwracają uwagę na interesy i na ropę właśnie.